að núll komma núll núll eitt prósent af tryggingagjaldsstofni falli brott breyting þessi er fyrst og fremst lögð fram til einföldunar á framkvæmd tryggingagjaldið er talsvert sveiflukenndur gjaldstofn og því ekki heppilegt að fjármagna reglubundin útgjöld með honum í staðinn fyrir þessa hlutdeild í tekjustofninum mun verkefnið fá beina fjárveitingu úr ríkissjóði þannig stendur ekki til að draga